Inundațiile grave din ultimele săptămâni au afectat teritorii foarte întinse din România.

Guvernul României coordonează bătălia cu apele, dar a trecut și la evaluarea pierderilor, exprimându și interesul pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii. Suma pe care o va putea accesa România va acoperi, evident, doar o parte din costul total al reconstrucției, dar va reprezenta un semnal important pentru cetățenii care și au pierdut într un timp foarte scurt tot ce au adunat într o viață. Ajutorul Uniunii va exprima coeziunea europenilor în fața dezastrelor de orice natură, mai ales pe fondul crizei.